Señor presidente, creo que soy el primer español que toma la palabra, y me gustaría que fueran todas sus Señorías conscientes de que el asunto del que estamos hablando es muy grave y que no tenemos que tratarlo de una manera superficial. No están solo las imágenes del día de ayer que todos hubiéramos preferido no ver. Además, está en juego una declaración unilateral de independencia contra la Constitución que se ha anunciado para el próximo jueves y que puede romper mi país en dos mitades. Por eso, con todo respeto y con toda seriedad, les pido que pasemos a votación la propuesta mayoritaria, que celebremos el debate cuando lo hemos decidido y que se haga un debate, si es posible con la Comisión, y que solo haya un turno de intervención por grupo para que hablen los presidentes y el debate sea del máximo nivel. Hay cosas en la Unión Europea con las que no se puede jugar.

Este Parlamento lo que no puede hacer es contribuir a dividir y a romper.